Legitímnymi účastníkmi konferencie sú členské štáty Únie, ktoré prirodzene prichádzajú na rokovanie konferencie s vlastnými prioritami a záujmami. Preto sa Komisia, ktorá nemá možnosť priamej účasti na rokovaniach a rozhodovaní konferencie, usiluje nájsť cestu na presadenie cieľov Únie prostredníctvom účastníkov zo svojich členských štátov. Záujmy Únie sa koncentrujú najmä na bod

Preto je veľmi dôležité, aby Komisia našla efektívny spôsob komunikácie a koordinácie záujmov s oprávnenými zástupcami členských štátov, ktorí budú na uvedených témach na konferencii rokovať a aj rozhodovať.